Effectivement, ce que nous voulons faire, c'est très exactement ce qu'il me soumet ici, c'est à dire garantir la sécurité et la qualité de ces dispositifs, mais nous ne voulons pas que ce soit un médicament. Quand il me parle effectivement des grands fabricants de tabac, je pense qu'il oublie de signaler que ceux qui sont derrière la porte de façon beaucoup plus invisible dans ce débat, mais depuis le début aussi, ce sont les lobbies pharmaceutiques. Ce qui est en jeu ici, c'est la concurrence avec son substitut nicotinique, qui constitue l'essentiel de ce marché. Donc, il faut faire attention quand on parle de lobby. Ce que nous voulons effectivement, c'est ne pas réduire l'accès à la cigarette électronique à ces millions et ces millions de vapoteurs. Cette cigarette électronique leur permet de fumer avec des risques considérablement moindres que le tabac et je pense qu'à la clé, ce sont des morts que nous allons sauver. Donc, il faut savoir de quoi on parle ici.